Sunt câteva dosare în curs care dovedesc că lucrurile se apropie de această afirmație. Fără îndoială, cred că este unul dintre procesele europene care au reușit.